Ele afectează în special sistemul de reproducere. Una dintre cauzele majore o constituie perturbatorii endocrini, care se pot găsi în compoziția multor materiale și produse pe care le folosim zilnic. Este importantă identificarea perturbatorilor care afectează sănătatea oamenilor, dar și a animalelor. Totuși, trebuie redusă la minimum efectuarea testelor pe animale. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe protecția grupurilor mai sensibile la factori externi, cum ar fi copiii, tinerii și femeile aflate la vârsta la care pot avea copii. De aceea, susțin activitățile de reducere a expunerii la factorii perturbatori și de gestionare a substanțelor chimice care dăunează sănătății. Consider că programul Orizont 2020 va putea facilita cercetările în laboratoare și promova inovarea în domeniu.